Spoštovani. Takole nekako. Kot prvo, hvala za vprašanje, ki ni bilo do sedaj temelj moje pozornosti, ampak, pri vsem teh podatkih, ki ste jih navedli, se tudi meni zastavila vprašanje, zakaj takšne stvari še niso postorjene. Ministrstvo za kulturo mogoče ni pravi naslov za to vprašanje, ampak v resnici Ministrstvo za delo, družino, socialno skrb in enake možnosti, ki je naslovnik in skrbnik vseh, padlih v različnih vojnah in tako naprej. Ampak sprejemam to pobudo, vsekakor. Kakor sem se jaz zdaj uspel pozanimati, gre to takole nekako: obstajajo nekateri seznami, ki so v resnici nastali čisto na eno privatno, da tako rečem, altruistično pobudo nekaterih posameznikov, tudi bivših diplomatov in nekaj tega obstaja. Seveda pa to ni nič uradno, tudi zaradi določenih pravnih razlogov, kot sem že dejal, na en način pa vsekakor Ministrstvo za kulturo podpira takšno pobudo, je pripravljeno z vso svojo ekspertizo in strokovnimi službami pri tem pomagati, tako da to tole vaše vprašanje v resnici jaz razumem kot pobudo in jo in jo hvaležno sprejemam. Samo toliko, hvala.